Señor Presidente, ya era hora de que llegara a este Parlamento una propuesta como ésta, magnífica, que nos presenta el colega Luigi Berlinguer. Especialmente oportuna, además, en un momento en el que estamos advirtiendo, en un asunto muy delicado, la opacidad del funcionamiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, cuyos procedimientos son secretos, a estas alturas del siglo XXI, incumpliendo así todos los principios jurídicos que se pueden incumplir. Por completar el trabajo de Berlinguer, magnífico trabajo, me atrevería a señalar que echo de menos una regulación específica, más precisa, sobre las consecuencias de la falta de regulación de la resolución de un procedimiento administrativo en el plazo adecuado, es decir, lo que muchos juristas europeos llamamos el silencio administrativo. Convendría introducir esta regulación sobre el silencio y, para ello, nada mejor que acudir a los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.